Herr Präsident! Herr Barroso, ich hatte bereits in der ersten Runde deutlich gemacht, was ich in den Mittelpunkt stellen möchte. Mir geht es um die Erwartung meiner Fraktion an die Kommission, dass sie ihrer Verantwortung in den entsprechenden Gremien wie der Troika nachkommt, um klar und deutlich zu machen Wir als Kommission, als europäische Institution stehen dafür, dass Menschen nicht noch mehr in Armut getrieben werden, dass Arbeitszeiten nicht verlängert werden, dass ökologische und soziale Standards nicht ausgehebelt werden. Das ist ihre Aufgabe.

Ich habe heute früh die Nachricht gehört, dass in Griechenland die Krebskranken protestieren. Wo sind wir denn hingekommen, dass die Menschen, die in einer tiefen sozialen und persönlichen Not stecken, keinerlei Hilfe und Unterstützung mehr bekommen können, weil das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist? Hier müssen wird doch endlich aktiv werden.

Sie müssen heute dafür bestraft werden und Sanktionen ertragen. Diese Ansatz ist untauglich, eine europäische Gemeinschaft, eine solidarische Gemeinschaft zu stärken.